Señor Presidente, el sentir de cientos de miles de agricultores de muchas regiones de España se resume con una simple pero rotunda palabra no.

no a un acuerdo que permite una competencia desleal con nuestros productores, abocándoles al abandono de sus cultivos. En resumen, un no a la desaparición de los productores hortofrutícolas de regiones como Andalucía, Murcia o Canarias, entre otras. Pero no debe sorprender nuestro no, es un no coherente como lo fue el sí al acuerdo de pesca. No hemos cambiado de rumbo, defendemos hoy lo mismo que ya defendimos en la Comisión de Agricultura el pasado mes de julio. Entonces votamos en contra, y el jueves próximo volveremos a votar en contra porque nada ha cambiado. Ahora bien, que nadie entienda que este es un no contra el Reino de Marruecos, socio preferente, y que debe seguir siéndolo en el futuro. No es Marruecos el responsable, aunque sí el beneficiario, de que la Comisión Europea sea incapaz de afrontar la modificación del Reglamento de precios de entrada.

un sí a la reciprocidad y al respeto estricto de los acuerdos

un sí a poder seguir cultivando y, por último, un sí a que las diferencias las marque la calidad pero no el fraude.